Tout d'abord, une question sur la lettre des douze gouvernements. J'ai dit lors de la réunion du Conseil européen que je pourrais souscrire à pratiquement chaque mot de cette lettre. C'étaient tous des éléments très importants pour la croissance, notamment l'approfondissement du marché intérieur et des réformes structurelles.

2020. Cela veut dire qu'une stratégie qui a été approuvée à l'unanimité par le Conseil européen n'est même pas mentionnée par les chefs d'État et de gouvernement. Cela, c'est un appel que je fais à ce Parlement, parce que nous avons une stratégie maintenant et il faut l'appliquer avec détermination sur tous ces éléments.

Mais j'ai aussi, dans la réponse que j'ai envoyée aux douze chefs d'État et de gouvernement, joint une annexe rappelant tout ce qui est déjà en train d'être fait au niveau des institutions européennes, c'est à dire non seulement par le Conseil européen, mais aussi par la Commission et par le Conseil. Nous voyons là que certaines des questions sont bloquées précisément par les gouvernements qui ont signé la lettre. Un exemple le brevet communautaire. On discute de la possibilité d'avoir un brevet communautaire depuis trente ans.

De quoi parle t on quand on parle d'Europe? Quand on dit que l'Europe a des difficultés actuellement ce qui est vrai il faut voir qui fait de son mieux pour faire avancer les projets européens et qui bloque parfois les décisions au niveau européen. Cela, je crois que c'est une condition essentielle pour avoir un débat, non seulement politiquement honnête, mais aussi intellectuellement honnête.

La Grèce est dans cette situation, non à cause de l'euro, car la vérité, c'est qu'il y a d'autres pays hors de la zone euro qui ont eu également besoin des programmes d'assistance. Il y a d'autres pays même en dehors de l'Union européenne le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'Islande qui ont eu des problèmes très proches d'une crise générale des États membres.

Nous avons donc maintenant une réponse qui, sans doute, est plus difficile en termes d'articulation à cause de l'euro, puisque nous sommes une Union monétaire qui n'a pas encore complété les instruments de l'Union économique et nous sommes en train de répondre dans l'urgence à ce défi.

Au contraire, l'euro peut être la solution à la crise actuelle.

Mais leur gouvernement n'a pas dépensé un seul euro, une seule livre sterling pour aider la Grèce. Ce n'est pas de ce genre de solidarité dont nous avons besoin.

J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi le default d'un État membre de l'Union européenne pourrait être la solution.

Comment le blocage de tout ce pays, la paralysie de ses services publics, l'incapacité de payer les fonctionnaires publics, l'arrêt des hôpitaux, des écoles, pourraient être une solution pour ce pays? Franchement, soyons sérieux! Présenter comme solution pour la Grèce le default de ce pays, c'est vraiment d'une malhonnêteté politique et intellectuelle, comme j'ai rarement vu dans ma vie.

C'est ça la question.

C'est vrai que c'est extrêmement difficile, c'est vrai qu'il y a des coûts énormes, c'est vrai qu'il faut voir comment on peut aider à supporter certains coûts sociaux qui sont immenses sur le court terme.

Là, il faut avoir une réponse absolument claire. La Commission fera tout pour appliquer tous les traités d'une façon absolument équitable et sans aucune discrimination. Et l'exemple que vous avez mentionné de la Hongrie et de l'Espagne, franchement, ne tient pas, car il y a une différence essentielle la Hongrie devrait atteindre son objectif de diminution du déficit en 2011 l'Espagne doit le faire en 2013. Nous avons proposé à la Hongrie certaines mesures.

La Commission a toujours soutenu l'intégrité de l'Union européenne et nous n'allons pas avoir deux standards en fonction de la position de chacun de nos pays.

Premièrement, il nous faut faire plus pour lutter contre le chômage des jeunes, dans la ligne des actions teams que nous avons créées. Il nous faut lutter contre l'évasion fiscale. Je tiens à rappeler aux membres de ce Parlement que la Commission ne fait pas simplement des déclarations, la Commission a déjà fait des propositions.

Or vous savez que l'unanimité est requise. Donc, si vous voulez critiquer quelqu'un, ne critiquez pas la Commission, au contraire, aidez nous à lever ce blocage qui vient de deux de nos États membres. En ce qui concerne la Grèce, je peux vous dire que cela a été un des sujets de ma conversation avec le premier ministre Papademos et six autres membres de ma commission. Je les ai invités à faire en sorte avant même un accord d'ensemble de l'Union européenne avec la Suisse, et avec d'autres pays que la Grèce fasse, dans le respect bien sûr du droit communautaire, un accord bilatéral avec la Suisse.

C'est pourquoi nous l'avons mis sur la table du Conseil européen.

La vérité, c'est que dans la plupart de nos États membres, nous n'avons pas d'espace budgétaire pour beaucoup d'investissements publics. C'est pourquoi nous avons besoin là, je crois que les grandes familles politiques sont d'accord de travailler ensemble pour obtenir certaines ressources en vue d'un investissement européen, soit par les obligations de résultat, soit par les obligations à projet project bonds soit par les futures perspectives financières. J'espère que ce Parlement va travailler avec la Commission pour obtenir un résultat à la mesure de nos ambitions. Car, effectivement, il faut aussi utiliser tous les leviers de la croissance, comme l'innovation, la recherche et également nos instruments européens, mais cela va demander beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Je pense vraiment que, pour la croissance en Europe, nous n'avons pas besoin de plus de croissance d'annonce.